La proposition dont nous discutons aujourd'hui est importante, parce qu'elle concerne potentiellement 1,4 milliard de citoyens venant d'une soixantaine de pays, qui sont exemptés de l'obligation de visa, et elle concerne réellement chaque année 30 à 40 millions de personnes qui entrent sur le territoire de l'Union européenne. Le système proposé est simple tout ressortissant d'un pays tiers, dispensé de l'obligation de visa, devra disposer demain d'une autorisation préalable avant de se présenter aux frontières de l'Union.

Parmi les 30 à 40 millions de personnes qui sont désireuses d'entrer dans l'Union chaque année, certaines peuvent représenter un risque réel pour la sécurité intérieure, un risque migratoire ou un risque pour la santé publique par la diffusion d'épidémies. ETIAS est donc un plus pour la sécurité intérieure, pour le contrôle des frontières, parce qu'il permet de repérer à temps les risques potentiels.

Cela peut se discuter, mais 7 euros par personne pour une autorisation qui sera valable pendant 3 ans ne nous semble pas excessif. À titre de comparaison, le prix d'un visa est de 60 euros. Et enfin et le commissaire a insisté sur ce point cette mesure respecte les droits fondamentaux. Les données personnelles ne sont conservées que pendant la durée de validité de l'autorisation.

Un comité d'éthique est institué pour vérifier que les indicateurs de risque sont nécessaires et proportionnés et un droit d'appel contre une décision de refus est instauré. Pour toutes ces raisons, mon groupe votera résolument en faveur du projet ETIAS.